No, me je razveselil ta zadnji zaključek, da je treba slediti slovenski interes. Tega ponavadi do zdaj ni bilo. Zmeraj smo kimali Evropski uniji. govorili ste o Kitajski in začeli ste na enem koncu. Tisti, pomemben del je pa transportna pot v sredini. Namreč, če Slovenija , če se ne vključi, preko svojega položaja na severnem Jadranu in Podonavju, bomo izviseli. In, prometne poti bi šle oziroma naj bi šle preko severnonemških pristanišč in pa preko Suez, Grčija, Italija, Slovenija je pa tukaj evakuirana. Zato je potrebno tukaj narediti projekt, ki bo Slovenijo vključeval v ta evropski projekt. Tako po celinskih vodnih poteh kakor tudi po železnici, kakor enostavno rečeno. Te transportne poti so silno pomembne. Če jih ne bomo imeli, nas ne bo. Dejstvo je, da nas hočejo, odriniti in skupni evropski pristop ne upošteva Slovenije v tej zadevi . če povem samo eno stvar, da je recimo že, skupščina leta dvaindevetdeset, ponovno obravnavala možnost povezovanja donavskega bazena po vodi z Jadranskim morjem. In, Italijani in Madžari so bili pripravljeni sodelovati pri tej zadevi, potem je to zamrlo. V bistvu gre tukaj za zadevo, ki jo je začela že skupščina nekdanje Socialistične, Republike Slovenije. Zakaj ne bi na evropskem nivoju sprožili teh vprašanj in jih začeli malo širše obravnavati? Konec koncev, dajmo , nehati razmišljati o vseh drugih in dajmo razmišljati o lastni državi. kar se tiče, teh transportnih poti so najcenejše in najbolj enostavne in infrastruktura, ki jo naredimo ob gradnji teh transportnih poti, ostane za vse večne čase. In jo vedno lahko izkoriščamo. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite.